Gospodine predsjedavajući, slažem se s povjerenikom Andorom koji kaže da mobilnost znači nezaposlenost. Dakle, ne sele ljudi u druge zemlje zato što dobro žive u svojoj zemlji nego zato što trebaju posao i oni nisu teret socijalnog sustava. Sloboda kretanja je vrlo važna, jedna od osnovnih sloboda. Ja bih postavila jedno pitanje. Kako to da Erasmus nije problem, a migracije za zaposlenje su problem? Dakle, radi se o različitim stavovima različitih zemalja. Zemlje nisu uvijek konzistentne u svojoj politici i pozdravljam situaciju kad će Komisija pomoći koristiti sredstva iz europskih fondova lokalnim i regionalnim vlastima da bi se pomoglo kod ovog ujednačavanja socijalnog sustava. Dakle, bitno je da postoji koordinacija socijalnih sustava u svim zemljama članicama i ja vjerujem da ćete uspjeti u tom Vašem naumu, u protivnom ćemo govoriti o različitim kriterijima i o dva različita aršina.